ve vnitřním prostoru, ale musíme se zaměřit i na svět kolem nás. To je nepochybné. A proto vítám, jaká navrhovaná částka je do rozpočtu přidělena v rámci tohoto nového nástroje. Podle mého názoru tento nástroj podporuje právě sloučením několika v minulosti oddělených nástrojů vyšší míru efektivity. Já pevně doufám, že dojde ke snížení například administrativních a personálních nákladů a že ta efektivita se skutečně projeví. My se zde každý čtvrtek zabýváme porušováním lidských práv v mnoha státech světa. A myslím, že teď můžeme tou politickou podmíněností, to znamená plněním základních demokratických postupů, ty které si myslíme, že jsou obsahem našeho Evropanství, tak těmi můžeme podmínit tu rozvojovou pomoc, a to si myslím, že taky může přispět k větší efektivitě naší politiky.